30 Jahre später, im Jahre 2000, kostete eine Deutsche Mark 170 Drachmen.

Und das ist der Grund, warum Griechenland keine Chance hat, in der Eurozone zu überleben.